Voorzitter, het lijkt langzaam beter te gaan met de Europese economie.

Een begroting die op orde is, structurele hervormingen en investeringen, maar wel in die volgorde en vooral niet of of, want dat hoor ik hier te vaak of het een of het ander.

Natuurlijk zijn er ook investeringen nodig om onze economie krachtiger te maken maar dan wel op zo'n manier dat we de tekorten en de staatsschuld niet weer in snel tempo laten oplopen. Dat is een fout die we in het verleden te vaak hebben gemaakt, we hebben de goede jaren te weinig gebruikt om buffers aan te leggen die we konden gebruiken in de magere jaren die vervolgens kwamen. We het zijn het onszelf verplicht om die fout niet te herhalen en, belangrijker nog, we zijn het onze kinderen verplicht om ze niet met onhoudbare schulden op te zadelen.

Dat vertrouwen staat onder druk als ze zien dat Frankrijk keer op keer toch weer een uitzondering krijgt voor het halen van de doelstellingen.